Señora Presidenta, señor Comisario, todos los aquí presentes sabemos que la piratería en altamar representa una amenaza continua y creciente para la vida humana, para la seguridad y el desarrollo, siendo un caldo de cultivo de la violencia y la inestabilidad política en Somalia y en el Cuerno de África. En cifras, la piratería en el Golfo de Adén ha supuesto en el último año más de una docena de muertos en 30 ataques, 200 piratas capturados, casi 200 rehenes una situación que afecta sin precedentes a la ayuda humanitaria de unos seis millones de personas que necesitan asistencia debido a la sequía y a la hambruna en la región una crisis humanitaria que ya ha supuesto la muerte de miles de personas. El dinero que las compañías navieras están gastando en seguridad supera en 40 veces la ayuda de la Unión Europea a Somalia. Aunque no podemos menospreciar el esfuerzo global que se está realizando a través de operaciones como Atalanta y las puestas en marcha por la OTAN, necesitamos más esfuerzos, más compromisos, esfuerzos que obligatoriamente tienen que incluir una estrategia antipiratería impulsada y apoyada por los líderes del África Central y Oriental. La lucha contra la piratería se ha convertido en un problema global que necesita una respuesta conjunta y contundente, con una serie de acciones eficaces para atajar también las causas profundas de este fenómeno desempleo juvenil, hambrunas, sequías e inestabilidad política. No podemos obviar que, según las Naciones Unidas, el 40 de las ganancias de la piratería en Somalia han sido utilizadas para financiar el empleo local y han sido invertidas en infraestructuras para los más necesitados. Para terminar, pido a la Comisión y al Consejo que sigan tomando medidas contundentes para atajar la raíz del problema. Ayudar al Cuerno de África a acabar con la piratería, que no solo va en aumento sino que también es cada vez más violenta, tiene que seguir siendo nuestra prioridad.